ég fagna því að rannsóknarskýrsla alþingis er komin fram skýrslan er mjög ítarleg og afdráttarlaus vel unnin og ber að þakka vinnu rannsóknarnefndarinnar og alls starfsfólksins sem kom þar að verki það er nú verkefni okkar alþingismanna stjórnkerfisins í heild fjölmiðla og raunar þjóðarinnar allrar að draga lærdóm af skýrslunni og vinna að endurreisn fjármálakerfisins og stjórnkerfisins með nýjum og bættum reglum siðferðilegum og viðskiptalegum gildum við lestur á skýrslunni rifjaðist upp fyrir mér það sem ég taldi helsta ógn uppeldi barna og íslensku samfélagi fyrir rúmum áratug síðan en þá var ég enn þá skólastjóri ég hafði fylgst eð því hvernig börn og unglingar voru ár frá ári mannvænlegri duglegri og áræðnari en börn og unglingar á mínum uppvaxtarárum og einnig á þeim árum þegar ég kom til starfa sem skólastjóri árið nítján hundruð áttatíu og eitt ég var almennt bjartsýnn fyrir hönd þessa glæsilega hóps og þjóðarinnar í heild á þessum tíma en það var eitt sem ég hafði verulegar áhyggjur að en það var vaxandi einstaklingshyggja stjórnmálin og umhverfið allt í landinu ól á þessari einstaklingshyggju gildi breyttust alið var á því að rétt væri og eðlilegt væri að gera kröfur sjálfum sér til handa en minna fór fyrir skyldunum og ábyrgð einstaklingsins sem hluta stærri samfélags í stjórnmálum þess tíma var sú hugmyndafræði ríkjandi og alið á henni að hvati dugnaður og aðgerðir byggðust á einstaklingsframtaki eigin ávinningi þar sem hagnaðarvon var talin drifkraftur allra góðra verka á þessum tíma ræddu menn að fé án hirðis væri til lítils gagns og alls kyns hvata og bónuskerfi áttu að vera forsenda alls góðs áhyggjur mínar fólust á því gagnvart nemendum mínum og framtíð þeirra að þeir lærðu ekki að axla ábyrgð og taka samfélagslega ábyrgð ég vildi og taldi nauðsynlegt að ala á slíkri samfélagslegri ábyrgð ekki hafði ég hugmyndaflug þá að á íslandi næði völdum viðhorf og stefna í anda þessarar frjálshyggju þar sem einstaklingshyggja og lægstu hvatir gróðahyggju urðu að leiðandi stjórnmálastefnu á íslandi hugtakið frelsi var afbakað einkaaðilar áttu helst að reka alla þjónustu og voru án þess að nein bærileg rök væru færð yfir því taldir ávallt skila betri rekstri en hið opinbera hin ósýnilega hönd markaðarins átti að leiða samfélag okkar til betri vegar og í framhaldi kom hugmyndafræði um að láta peningana vinna binda þá ekki í eignum skuldsetja sig frekar en að binda fé í fasteignum eða sparnaði sveitarfélag átti að telja eignir í rekstrarfélögum eða fasteignafélögum og losa þannig fjármagn allt var þetta gert til að auka fjármagn í umferð breyta eignum í skuldir það var þessi hugmyndaheimur og hagfræðikenningar sem leiddu til bankahrunsins ríkisstjórn þess tíma fór út í umfangsmikla einkavæðingu sölu á ríkisfyrirtækjum og við þá einkavæðingu gilti helmingaskiptaregla þáverandi stjórnarflokka óeðlilegt pólitísk kunningja og hagsmunatengsl réðu oft ákvörðunum og oftrú á markaðslögmálin þar sem markaðurinn var gerður að húsbónda en ekki auðmjúkum þjóni stjórnvalda breytti öllu fjármálalegu umhverfi allar þessar breytingar höfðu verið gagnrýndar á þessum tíma meðal annars af nýstofnaðri samfylkingu upp úr aldamótum samfylkingin lagði áherslu á samfélagslega ábyrgð mikilvægi þess að markaðurinn lyti húsbóndavaldi það er skýru regluverki og að einkavæða bæri eingöngu þau fyrirtæki sem væru í raunverulegri samkeppni á þeim tíma var tillaga samfylkingar að halda eftir öðrum af stóru bönkunum í ríkiseigu þegar þeir voru seldir eða afhentir einkavinum tvö þúsund og tvö áform um sölu bankanna til almennings og loforð um dreifða eignaraðild breyttust í hugmynd um norræna kjölfestufjárfesti sem ætti fimmtán til tuttugu prósent hámark og að lokum sett áform um að selja fyrst aðeins landsbankann enduðu með valdboði formanna stjórnarflokka þess tíma um helmingaskipti þar sem hvor aðili fékk að ráða sínum banka þessari atburðarás er lýst ágætlega í skýrslunni skýrslan dregur enn fremur vel fram hvernig sú afhending á ríkisbönkunum til lítt reyndra rekstraraðila og þau viðhorf til eftirlitsstofnana og regluverks sem átti að vera sem minnst og sem frjálslegast réði miklu um þá þróun sem leiddi til hrunsins nýir eigendur bankanna komu með ný siðferðisviðmið þar sem allt var leyfilegt takmarkaða þekkingu og reynslu en með gróðasjónarmiðið sem eina leiðarljósið trú þeirra á að hagsmunir hluthafanna væru aðalatriðið sem þýddi í þeirra skilningi hagsmunir þeirra sjálfra sem stærstu eigenda eigenda sem í krafti eignar sinnar sniðgengu reglur og leiðbeiningar til að ná fram eigin markmiðum ég rek þetta hér því ég tel pólitíska ábyrgð stjórnvalda þess tíma á þeirri hugmyndafræði og því regluverki sem hér var sett á laggirnar augljósa valin var innleiðing til skipana evrópusambandsins án allra íslenskra sérreglna og þær í raun rýmkaðar í samræmi við hugmyndafræðina um frelsi og samkeppnishæfi eða eins og segir í skýrslunni með leyfi forseta í öllum atriðum voru reglur rýmkaðar og athafnafrelsi lánastofnana aukið verulega lágmarkskröfur tilskipana e s b um starfsemi lánastofnana fjölluðu ekki beinlínis um þessar auknu starfsheimildir íslandi var því ekki skylt vegna e e s samningsins að auka starfsemi til lánastofnana á þennan hátt reglurnar voru innleiddar með hugmyndafræðinni þar sem frelsi var skilgreint sama sem afskiptaleysi eins og svo vel er að orði komist í skýrslu rannsóknarnefndarinnar þar sem stjórnarflokkar þess tíma treystu á kunningja og vini sína í fjármálalífinu í einu og öllu þetta pólitíska umhverfi og regluverk afsakar þó í engu þá aðila sem fengu bankana nánast að gjöf hvernig þeir fóru með þá eign sína hvernig einstaklings og gróðahyggjan réðu málum eins og áður sagði vöxtur og útþensla varð aðalatriðið öll samfélagsleg ábyrgð hvort sem var varðandi verðbólguáhrif þensluáhrif áhrif á gengi íslensku krónunnar eða á velferð almennings vék fyrir hagsmunum eigenda og hagnaðarvon þeirra eigendur bankanna skeyttu í engu um stærð þeirra eða möguleika tryggingarsjóðs innstæðueigenda eða íslenska ríkisins til að tryggja viðskiptavini þeirra heldur óðu áfram með eigin hagsmuni eina að leiðarljósi skammtímasjónarmið réð ríkjum og undirstöðuatvinnugreinar viku í umræðunni fyrir fjármálaundrinu íslenska og forráðamenn stjórnmálamenn og jafnvel forsetinn mættu klappliðið fyrir þessu fjármálaundri íslenskra bankavíkinga bankarnir nýttu sér fasta stöðu ríkisins gott lánshæfismat og orðspor ríkisins til langs tíma til að sækja sér fjármagn til stóraukinna útlána til almennings til íbúðafyrirtækja til lána til fyrirtækja en þó fyrst og fremst til að lána sjálfum sér í eigin uppbyggingu erlendis og hérlendis til eignarhaldsaðila og erlendra aðila til brasks með fyrirtæki og fé almennings rannsóknarskýrslan vekur athygli á með leyfi forseta að stærstu eigendur allra stóru bankanna fengu óeðlilega greiðan aðgang að lánsfé hjá þeim banka sem þeir áttu og að því er virðist í krafti eignarhaldsins og skulduðu hreint jarðfræðilegar upphæðir ljóst er af skýrslunni að margt hefur farið úrskeiðis og það er grundvallaratriði að þeir verði látnir svara til saka og sæta ábyrgð sem með vísvitandi misnotkun á bönkunum leiddu okkur í þeim vanda sem við erum í íslensk stjórnvöld þess tíma kynntu síðan bálið með röngum hagfræðilegum ákvörðunum sem ágætlega er gerð grein fyrir í rannsóknarskýrslunni ákvörðun um níutíu prósent húsnæðislán íbúðalánasjóðs skattalækkanir á sama tíma og settar voru í gang stærstu framkvæmdir á lýðveldistíma kyntu undir þensluna og svo virtist sem samfélagið hafi flogið áfram á ljósrauðu draumaskýi gróðavonar og peningahyggju rannsóknarskýrslan rekur vel þennan aðdraganda þann ofvöxt sem hljóp í bankakerfið eftir einkavæðingu þar sem bankarnir tuttugu földuðust á sjö árum og þá hvað mest á árinu tvö þúsund og fjögur til tvö þúsund og fimm og fullyrt er í skýrslunni að grípa hefði þurft til aðgerða í síðasta lagi árið tvö þúsund og sex ef koma hefði átt í veg fyrir fall bankanna inngrip síðar hefði þó getað minnkað skaðann af bankahruninu segir í skýrslunni og þar ber samfylkingin ráðherrar og þingmenn að sjálfsögðu sína ábyrgð leiddar eru líkur að því að ef harðar hefði verið gripið inn í af eftirlitsstofnunum og ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og samfylkingar og til dæmis gengið fast eftir að svokallaðir icesave reikningar hefðu verið færðir til dótturfélaga erlendis í stað þess að vera í útibúum svo vitnað sé í skýrsluna hefði mátt minnka tjónið samfylkingin hefur ítrekað beðist afsökunar á sínum mistökum á þessum tíma og við þingmenn berum okkar ábyrgð með sofandahætti og ofmati á skýrslum og yfirlýsingum frá bönkunum sjálfum og frá þar til bærum stofnunum svo sem seðlabanka og fjármálaeftirliti rannsóknarskýrslan er áfellisdómur yfir eigendum bankanna og hagstjórn íslenska ríkisins á árunum frá einkavæðingu fram til hrunsins en skýrslan er líka alvarleg áminning um varðveislu fjármálaeftirlits og seðlabanka íslands neikvætt viðhorf til eftirlits almennt réði þar miklu hugmyndafræðin um að markaðurinn sæi um þetta sem og eigendur fjármagnsins og hluthafar réðu ríkjum seðlabankinn er harðlega gagnrýndur fyrir hagstjórnina þar sem segir í skýrslunni en þar eru fjölmörg atriði tilgreind og meðal annars er sagt með leyfi forseta að stefna seðlabankans er heldur ekki nægjanlega aðhaldssöm og aðgerðir of takmarkaðar til að skila árangri í baráttunni við vaxandi skuldsetningu og undirliggjandi verðbólgu skýrslan minnir enn fremur á hve óheppilegt var að umdeildur stjórnmálamaður skyldi ráða ríkjum í seðlabankanum þegar mest reið á þar sem tortryggni og persónuleg afstaða réð meiru en fagleg stjórnun og vönduð ákvarðanataka í skýrslunni er einnig hörð gagnrýni á stjórnsýslunni í heild regluverkið siðferðileg atriði þar sem ráðherraræði óklárar boðleiðir og slök skilgreining ábyrgðar þvælast fyrir lítið virðist um skráningu fundargerða og skýra ákvarðanatöku svo virðist sem sumum jafnvel ráðherrum hafi verið haldið utan við upplýsingagjöf eða ákvarðanatöku óformlegir fundir haldnir á einkaheimilum þar sem ákvarðanir voru jafnvel teknar en ekki skráðar allar þessar upplýsingar í skýrslunni gefa tilefni til gagngerðrar endurskoðunar á stjórnkerfinu með aukinn aga og ofþenslu að leiðarljósi ég hef aðeins nefnt fáein atriði sem fram koma í þessari skýrslu ég hef eins og margir aðrir aðeins náð að lesa lítinn hluta af þessu gríðarlega umfangsmiklu verki umfjöllun um skýrsluna er rétt á hefjast skýrslan dregur fram ótrúlega mynd af fjármálalífi stjórnmálum og stjórnkerfi síðasta áratugar og verður að kalla fram vandaða ítarlega umfjöllun um einkavæðinguna helmingaskipti fyrrverandi stjórnarflokka sem stýrðu saman um langt árabil og ranga hagstjórn ótrúlega siðblinda hegðun eigenda og stjórnenda bankanna því þarf að fara í gegnum allt lagalega umhverfið endurskilgreina siðferðileg viðmið herða á reglum um tengsl stjórnmála og fjármálalífs en skýrslan tekur á mörgum af þessum atriðum og dregur af því lærdóm fyrir okkar hönd og það þurfum við að skoða vel öll spyrjum við hvernig gat þetta allt saman gerst hver brást á vaktinni samfylkingin mun af fullum heilindum taka þátt í skoðun á þeirri gagnrýni sem fram kemur í skýrslunni leggja mat á efnisatriði og draga nauðsynlegan lærdóm þar af það er skylda allra stjórnmálaflokka allra alþingismanna að taka af festu á þeim atriðum sem lagfæra þarf og vonandi næst samstaða um hvað gera þarf sú samstaða getur þó aldrei orðið um að endurreisa frjálst og einkarekið fjármálakerfi sem lýtur eigin lögmálum samstaðan getur aðeins náðst ef alþingi sameinast um að endurskoða og endurbæta alla þá þætti sem gagnrýndir hafa verið hvort sem þeir varða siðferðileg viðmið og grundvallarhugmyndafræði lagalegt umhverfi fjármálalífsins og bankanna stjórnsýsluna í heild þar með talið ráðherraræði og bæði fjármálaeftirlit og seðlabanka endurskoða þarf verkaskiptingu og ábyrgð boðleiðir og samskipti sem og tengsl atvinnu og fjármálalífs við stjórnmálamenn samfylkingin hefur frá upphafi barist fyrir réttlæti jafnrétti og gegnsæi í stjórnarháttum og lýðræðislegri umfjöllun við afgreiðslu mála þessi gildi mega ekki týnast í umræðunni á þessi gildi féll reki í stjórnarsamstarfinu á árunum tvö þúsund og sjö og tvö þúsund og átta en því skal heitið að þessum gildum verður haldið á lofti að nýju í endurreisninni af okkar fólki í þeirri þingnefnd sem nú tekur skýrsluna til sérstakrar skoðunar en einnig af okkur hinum sem vinnum af lagasetningu og bættri stjórnsýslu mikið hefur þegar áunnist og margar mikilvægar úrbætur eru í umfjöllun í nefndum þingsins en meira þarf til rannsóknarskýrslan er gott veganesti í vandaða umfjöllun og fram undan er uppgjör en fyrst og fremst vinna við endursköpun íslensks samfélags íslenskt samfélag hefur ótrúlega marga styrkleika og mun verða endurreist á næstu mánuðum með nýju regluverki og nýju regluverki og nýjum siðferðilegum gildum vonandi í góðri sátt alls þingheims undir öruggri stjórn núverandi ríkisstjórnar ríkisstjórninni er stjórnað af konu sem er þekkt fyrir baráttu gegn spillingu og fyrir baráttu fyrir réttlæti og lýðræði konu sem hefur um árabil varað við samþjöppun á eignarhaldi bankanna skertu regluverki í fjármálalífinu og ofþenslu í kerfinu jóhanna sigurðardóttir hefur ávallt talað fyrir gegnsæi og lýðræði og undir hennar stjórn þarf að leiða alþingi stjórnsýsluna og þjóðina inn á heilbrigðara umhverfi atvinnulífs og fjármálalífs öllum þessum markmiðum deilir samfylkingin með samstarfsflokknum vinstri grænum og ég trúi ekki öðru en aðrir stjórnmálaflokkar fylki sér á bak við endurreisn íslensks samfélags í þessum vanda þá er þessi rannsóknarskýrsla og sú gagnrýni sem réttilega er sett fram þar þá er sú rannsóknarskýrsla ekki til einskis